Pán komisár, samozrejme, všetky formy extrémizmu treba odsúdiť, a pokiaľ niekto strieľa na rodiny s deťmi z politických alebo náboženských dôvodov, tak je to v každom prípade šialenec. Ja ale nechápem, prečo sa tu rozpráva len o tom pravicovom extrémizme, ako keby iný extrémizmus ani neexistoval.

Prečo nerozprávate aj o džihádistoch, o islamských extrémistoch, ktorí v Európe takisto páchajú obrovské kriminálne činy, páchajú teroristické útoky, pri ktorých vykrikujú vytvárajú zóny, kam sa neodváži ísť už ani polícia, a Európska únia mlčí. Prečo nehovoríte aj o druhej strane, o ľavicovom extrémizme, o pouličnom hnutí Antifa, ktorí napádajú politikov z opačného spektra, či už kolegov zo strany AfD alebo aj iných. Na Slovensku nedávno napadli minulý týždeň mladú blogerku len kvôli tomu, že nesúhlasila s ich konzervatívnymi názormi.